De asemenea, cred că, în Uniunea Europeană, deși există documente relevante, mă refer la câteva directive în materie, impactul asupra mediului este crucial și cred că orice exploatare trebuie condiționată de impactul asupra mediului. Sigur, mă alătur celor care cred că această tehnologie, în momentul de față, este nocivă.

există foarte multe analize ale impactului agresiv asupra mediului în această zonă.

Cred că solicitarea făcută statelor membre, să fie foarte atente în legătură cu modul de reglementare a acestei tehnologii de utilizare a fracturării hidraulice, este una importantă.